Arabské jaro, do něhož jsme vkládali tolik nadějí, dusí polovičaté reformy a dokonce i bomby.

Termín prezidentských voleb, které mohou být nejdříve v srpnu, je tak vzdálen, že může být mnohokrát odročen, a není jasné, zda demokratické volby přivedou k moci lidi, kteří rozštěpí společnost nebo ji sjednotí.

Znovu se potvrzuje, že budování míru je mnohem obtížnější než financovat nevládní organizace či vysílat bombardovací letadla.

Neodkládat volby prezidenta a předat moc do rukou civilní vládě mající oporu v parlamentu to by měl být v této chvíli požadavek všech těch, kteří skutečně ctí lidská práva.